Mais je voudrais souligner, vis à vis du consommateur européen, la sévérité de notre système de protection. Nous ne pouvons pas laisser dire sans arrêt que rien n'est fait, alors que nous avons le standard le plus haut au monde.